Dat bureau verleent bijstand en expertise op het gebied van grondrechten aan de instellingen van de Unie en de lidstaten. Maar om een lidstaat van de Unie te mogen zijn, moet een staat al stabiele instellingen hebben, en die moeten waarborgen bieden op het gebied van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten, de eerbiediging van minderheden en hun bescherming. De lidstaten kennen deze grondrechten dus al lang, anders waren ze geen lid van de Unie. Daarmee is dit bureau dus volledig overbodig. Het bureau wordt vooral gebruikt als symbool van de Europese moraal dan kunnen wij aan de rest van de wereld laten zien hoe hoog wij de mensenrechten in het vaandel hebben, hoe geweldig goed wij het toch doen op dit oude continent. Maar de reclamezuil moet wel wat te doen hebben, en daarom kwam het bureau met het plan om van gratis gezondheidszorg voor illegalen een plicht van de lidstaten te maken.

Voorzitter, échte grondrechten zijn het recht van vereniging, van drukpers, de vrijheid van meningsuiting, maar daar is dit Europees Parlement helemaal geen voorstander van. Onze Voorzitter Schulz veroordeelde laatst hier nog de verspreiding van een film. Grondrechten worden hier niet serieus genomen en worden slechts als politiek speelgoed gebruikt. Het bureau bestaat alleen ter meerdere eer en glorie van de moraalridders in het Europees Parlement en daarom vind ik dat het bureau opgeheven zou moeten worden.